Monsieur le Président, mes chers collègues, en juillet de cette année, le journal l'un des principaux journaux du pays et soutien au gouvernement polonais actuel, distribuait des autocollants zone libre de LGBTI. À la suite de cela, plusieurs collectivités locales en Pologne ont décidé de se déclarer libres de l'idéologie LGBTI c'est ainsi que les réactionnaires appellent l'idéal d'égalité. La Pologne n'est pas un cas isolé, c'est une véritable croisade contre l'égalité qui s'organise partout en Europe. Parce que l'homophobie faite politique institutionnelle dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale ne doit pas faire oublier l'homophobie qui explose également en Europe occidentale, où les actes de haine ne cessent de se multiplier insultes, discriminations généralisées, agressions, meurtres. Les droits humains sont universels et indivisibles, ceux qui attaquent les droits des personnes LGBTI sont également ceux qui attaquent les droits des femmes, ceux qui attaquent les droits des étrangers et des migrants, ceux qui attaquent les droits économiques, sociaux et culturels conquis par les travailleurs et les travailleuses. Une attaque contre certains droits est toujours une attaque contre tous les autres. Cette résolution condamne l'offensive contre les droits LGBTI en Pologne